Obávám se ale, že britský ministerský předseda je připraven hodit Spojené království přes palubu.

Komise proto musí pokračovat v přípravě i na tento scénář.

Musíme trvat na právech více než tří milionů občanů EU, kteří dnes žijí na ostrovech ve velké existenční nejistotě. Neví, do jaké Británie se

Britská politika brexitu připomíná hledání jednorožce. Nic neplatí. Mění se termíny, odvolává se dohodnuté, řeší schválené.